Já bych ho chtěla ujistit, že pokud plánujeme na národní a regionální úrovni, např.

Olomoucké arcibiskupství, ale chci Vám položit otázku Jaké konkrétní zapojení církve Vy byste si představoval?